W tym kontekście Parlament mocno zabiegał o uwzględnienie spójności polityk i efektywności w zakresie działań na rzecz rozwoju podejmowanych przez Unię i jej członków, a także przez innych darczyńców i organizacje. ODA ma kluczowe znaczenie dla polityki rozwojowej Unii.

Nowy konsensus odnosi się także do zwiększenia finansowania w polityce rozwojowej, w tym poprzez zwiększenie partnerstwa publiczno prywatnego, oraz znaczenia sprawiedliwego i odpowiednio uregulowanego handlu. Związek między polityką rozwojową, migracją i bezpieczeństwem jest niezaprzeczalny, co mocno uświadamiają nam kryzysy spowodowane konfliktami i niestabilnością. Nowy konsensus będzie wskazywał kierunek rozwiązania problemu pierwotnych przyczyn migracji. W dniu jutrzejszym zagłosujemy nad rezolucją w sprawie konsensusu. Gdy już zostanie zatwierdzona, również przewodniczący Tajani podpisze to wspólne oświadczenie podczas Europejskich Dni Rozwoju w przyszłym tygodniu. Jestem przekonany, że będzie to ważny sygnał ze strony Unii Europejskiej i państw członkowskich w zakresie podtrzymania międzynarodowych zobowiązań do likwidacji ubóstwa i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.